Vidim žensko bele polti, srednje velikosti, med leti dvajset in trideset. točno ne bi mogel definirati. Ima modre oči, zelo lepo belo polt, ki je brez napak. Črne lasje in črne obrvi. In obrazne poteze ima ostre in malo našobljene ustnice. Zdi se mi, da je v nekem svetlem prostoru, ker jo obdaja sonce in in izrazi se njena bela, bela polt. Vidim žensko, dobrih dvajset let. Bi rekel rahlo, rahlo rjave latinske polti. Zelo lepih modrih oči, katere so barve kot ocean. Lasje ima skravžane, barva je kostanjeva in pa zelo našobljene ustnice. Rekel bi, da je ta ženska nekje iz Latinske Amerike. Vidim osebo moškega spola, med dvajset in trideset let, kateri se mi zdi, da je igralec. Ima kostanjeve lase, zelo goste obrvi, obrazne poteze so ostre in pa ima rahlo, rahlo temen ton. Rjavih oči in normalnih ušes ter našopirjenega nosa. Vidim žensko med dvajsetimi in tridesetimi leti, ki ima svetlo polt, svetle lase, modre oči zelo visoko čelo, zelo, zelo dobro namazane ustnice, perfektne bele lepe zobe ter modre oči, katere so kot ocean. Se pa vidi tudi na obraznih potezah zelo lepa zarjavela lička. Na sliki vidim osebo, okoli trideset let. Rekel bi, da je Roger Federer. Je športne postave, ima črne lase, črne obrvi, rjave oči ter zelo specifičen nos, ki vemo, da je on. In rahlo mu štrli levo uho. Na sliki vidim osebo, poznih trideset let, rekel bi, da je Bon Jovi, ker mu je podoben, vendar ni. Oseba ima daljše lase, rjave oči, ozke obrvi ter zelo zaobljeno spodnjo čeljust. Ima pa rahlo tudi ustnice našopirjene, vendar ne tako kot ženske. Na sliki vidim osebo, bi rekel okoli štirideset let. Mislim, da je Sandra Bullock, vendar nisem prepričan. oseba je ženskega spola, ima lepe kostanjeve lase ter malo našobljene ustnice. Obraz brez napak in pa nekaj, nekaj iskrico v očeh. Na sliki vidim osebo ženskega spola, okoli trideset let, ki me zelo spominja na neko filmsko igralko, vendar mislim, da ni to. Ta oseba ima blond lase, modre, plavo modre oči, rdeče ustnice ter zelo lep obraz. Na sliki je tudi njena roka, ki se vidi, da ima urejene nohte, vendar trepalnice najbolj izstopajo na celi sliki. Na sliki vidim osebo okoli petdeset let, ima daljše bele lase. Oseba je bele polti, rekel bi, da je tam norveška oziroma skandinavska oseba, ampak ne morem videti, vidim pa tudi brado, ki je kar urejena in rjave oči. Brez posebnosti na obrazu. Na sliki vidim osebo, bi rekel poznih trideset, ki je svetle polti, svetlih lase, modrih oči in pa izgleda malo srečen, njegov pogled je zagledan nekam, ampak se smeji. Izgleda oseba, kot da je na letalu in da nekam potuje. Ima pa zelo srečen odraz na obrazu.